Heel goed, democratische ontwikkelingen in Noord Afrika, maar het brengt wel verplichtingen met zich mee voor Europa. En de problemen voor Noord Afrika kunnen niet worden opgelost in Zuid Europa.

Maar de vraag aan de commissaris is wat zijn de mogelijkheden om de procedures te verkorten, de mensen snel te beoordelen en ook direct terug te sturen naar Tunesië als zij geen vluchteling zijn. Want wij zien nu grote groepen jonge mannen naar Zuid Italië gaan. Daar zitten waarschijnlijk veel economische vluchtelingen tussen. En wij moeten de echte vluchtelingen scheiden van de economische vluchtelingen. Daarnaast is er natuurlijk het probleem van de communicatie. Veel Europeanen denken dat veel Tunesiërs naar Zuid Italië komen. En dat is een communicatieprobleem, ook voor de Europese Unie.